Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato quanto bello e vantaggioso possa essere l'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore. A me sembra incredibile ogniqualvolta l'UE negozia un trattato commerciale di investimenti con qualche partner al di fuori dei nostri confini tutto sembra sempre solo a nostro favore.

Il rischio concreto, cari colleghi, è che il vantaggio di questo trattato lo raccolgano altri soggetti che non sono parte dell'Unione europea e che non rispettano i parametri fissati per i trattamenti commerciali. Le statistiche indicano Singapore come il terzo paese di provenienza di prodotti contraffatti al mondo. Non ci sono garanzie di lotta a tale fenomeno, assai presente in Asia, e di cui l'industria italiana è una delle principali vittime. Rischiamo di aprire le porte a prodotti taroccati di basso costo, di origine malese, cinese o indonesiana, che a Singapore vedono solo l'ultima fase della lavorazione. Molti dubbi permangono anche sulle indicazioni geografiche protette. Il sistema in vigore a Singapore non prevede l'esistenza di un registro. Le nostre indicazioni geografiche non saranno automaticamente tutelate, ma gli operatori europei dovranno attivare autonomamente le procedure. Singapore è inoltre un centro finanziario globale e la liberalizzazione reciproca dei servizi finanziari è proprio uno dei principali scopi dell'accordo che però potrebbe consentire di aggirare i regolamenti europei in materia. Alcune associazioni dipendenti collocano Singapore in una lista grigia di paradisi fiscali globali e l'accordo fornisce poche garanzie circa l'esclusione fiscale e il trasferimento degli utili delle multinazionali con la sede nell'UE.